Señor Presidente, el Parlamento y la Comisión comparten la preocupación, pero, señora Comisaria, la casuística nos lleva en dirección contraria.

En la ITC del hidrógeno con un presupuesto de 470 millones de euros, ustedes, en la Comisión Europea, han hecho un procedimiento de selección que terminó con tres personas, y, finalmente, con una, que es un experto de la Comisión Europea que procede de la pequeña y mediana empresa y que, sin embargo, al llegar al consejo de administración de la ITC del hidrógeno fui sustituido por una persona que procedía de la gran empresa, en particular de Toyota Daimler.

Por tanto, le ruego, Comisaria, que vigile bastante el procedimiento de selección.